Señora presidenta, esta misma mañana el Tribunal de Justicia Europeo ha anulado la decisión de la Mesa de este Parlamento con respecto a las sanciones al diputado Korwin Mikke por insultar y atacar a la dignidad de las mujeres

Quiero decir que se le podrá devolver el dinero, pero en ningún caso se le va a devolver la decencia y la dignidad y que entre los valores de la Unión Europea está el respeto a la dignidad de las mujeres y, por lo tanto, frente a esas posiciones y frente a esas intervenciones, esta Cámara tendrá que continuar siendo firme defensora de los derechos de las mujeres.